forseti íslenska þjóðin gengur nú í gegnum gríðarleg áföll í efnahags og fjármálum vandamál sem kom í kjölfar mikillar þenslu einkum á höfuðborgarsvæðinu á sama tíma og við gengum í gegnum það úti á landi víða að hagvöxtur var neikvæður á stórum svæðum og vinnuaflið sogaðist inn til höfuðborgarinnar þar sem enn kepptust hver við annan um að byggja upp íbúðir og kepptust um að fjölga íbúðum og jafnvel gengu menn svo langt að reykjavíkurborg setti sér það markmið að fjölga íbúum um fimmtán þúsund íbúa sem jafngilti að flytja alla af norðausturlandinu til reykjavíkur einkavinavæddir bankar nutu frá stofnun nánast ótakmarkaðs aðgangs að lánsfé þar sem hver milljón í hlutafé var tífölduð með lánsfé um leið og ráðist var í stórtækar framkvæmdir með tilheyrandi þenslu ákvað þáverandi ríkisstjórn að lækka skatta seðlabankinn minnkaði bindiskyldu og bankarnir komu inn á íbúðalánamarkaðinn með níutíu prósent lán og fjármögnuðu sín íbúðarlán veitt til áratuga með skammtímalánalínu hækka fasteignaverð sem fylgdi auknu aðgengi að lánsfé varð veðandlag fyrir alls kyns neyslulánum auk hækkunar íbúðarlána og þannig var dansinn stiginn í einhverjum alsælutöfradansi frjálshyggjunnar svo virtist sem peningarnir kæmu af himnum ofan eða yrðu til af sjálfu sér fyrirgreiðslu og valdaflokkar samfélagsins kyntu þessa kjötkatla og komu sér vel fyrir við bálið þess vegna fór ég í kosningar til að koma þessum flokkum frá fyrir tveimur árum en framhaldið þekkjum við þegar þrengdi að í heiminum komu varúðarráðstafanir fjárfesta fjárfestar horfðu til hækka bæri hlutabréf og það kom í ljós hversu berskjölduð örmyntin okkar var mynt sem vaxandi alþjóðleg fjármála og atvinnulíf hafði yfirgefið erlendir lánveitendur kröfðust sífellt hærri skuldatryggingaálags og aðgangur að lánsfé dróst hratt saman alþjóðleg matsfyrirtæki ráðlögðu bönkunum að auka innlán sem tókst vonum framar erlendis eins og icesave sýnir og með yfirboði í vaxtagreiðslum og í skjóli ofurvaxta til heimila og fyrirtækja íslands tókst að skuldsetja þessa þjóð gríðarlega við stóðum uppi með risavaxið bankakerfi það er tíu eða tólf ala landsframleiðslu íslands skrímsli sem engin leið var að verja þannig leit landið út þegar ég kom á þing og sá óstöðugleiki og of há verðbólga og of há verðbólga og þensla hafði hringt ýmsum bjöllum þá varð oftrú mín á burði efnahags og atvinnulífsins og óskhyggja alls samfélagsins þar með talið okkar þingmanna og ríkisstjórnar á að þetta bjargaðist hindrun þess að gripið yrði til verulega harðra aðgerða getuleysi seðlabankans og innlendra og erlendra fjármálastofnana var til þess að ofurhiti útrásarinnar og risabönkunum varð ekki bjargað ég nefni þetta hér vegna þess að samfylkingin þegar árið tvö þúsund og tvö hafði bent á að við þyrftum að koma okkur í öruggara umhverfi með aðild að evrópusambandinu og að eignast nýjan gjaldmiðil ekki tókst að koma þessu máli á dagskrá og það komst raunar ekki á dagskrá fyrr en sjálfstæðisflokkurinn ákvað að taka það á dagskrá og þá fór hinn lýðræðislegi

ég held að við verðum að horfa til baka núna einu sinni enn vegna þess að hér koma fram flokkar sem virðast ekki ætla að bera neina ábyrgð á því sem gerðist áður og það koma aðrir flokkar sem ætla ekki að sjá það bankahrun sem hefur átt sér stað afneita staðreyndunum mála skrattann á vegginn ala á óvissu og hræra í pottinum einfaldlega til að reyna að skapa aukinn ótta í samfélaginu við verðum að horfast í augu við þennan vanda eins og hann er það hefur ríkisstjórnin gert með margvíslegum hætti þó að margt megi gagnrýna og það hefur ágætlega komið fram í ræðum hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur iðnaðarráðherra það er ástæðulaust að endurtaka þá umræðu en það er þó ástæða til að vekja athygli á nokkrum þáttum eins og hallanum á ríkissjóði og lágmarki á niðurskurði sem þar er gerður einfaldlega til að reyna að halda uppi atvinnustiginu ótal vinnumarkaðsaðgerðum og nú síðast samráði á vinnumarkaði til að leita að úrræðum til að auka atvinnustigið það er ljóst að það gengur hægt að stilla bönkunum upp að nýju það liggur á því vegna þess að atvinnulífið þarf á fyrirgreiðslu bankanna að halda það hefur verið aukinn þorskkvóti það er verið að taka ákvarðanir í sambandi við nýtingu á orku og þannig mætti lengi telja tíminn leyfir ekki að farið sé yfir þessi atriði öll sem slík en það er ljóst að það þurfa allir stjórnmálaflokkar að víkja til hliðar stundarhagsmunum og leggjast á eitt um að efla kjark og bjartsýni við eigum fullt af